Ja, jaz bom, uporabil, to poslovniško možnost, Spoštovana ministrica, jaz, seveda cenim vaš trud za boljši jutri v Republiki Sloveniji. Mogoče pa samo en primer povem. Včasih se mi zdi, da v Sloveniji leva roka ne ve, kaj dela desna. Da nekdo na upravni enoti prijavi v objekt, kjer rastejo koprive, ne vem, štirideset oseb. To je za mene, to je za mene nesprejemljivo. Govorim pa zato, nima zdaj nobene veze ta primer s s tem, kaj ste mi odgovarjali oziroma kaj jaz vas sprašujem, ampak, hočem vam povedati, spoštovana ministrica, da velikokrat v Sloveniji ne vemo, še enkrat ponavljam, kaj dela leva roka, ne ve, kaj dela, kaj dela, desna roka ne ve, kaj dela dela leva roka, seveda in pride do teh zlorab. Jaz bi res želel, da tujci tam, ko je potreba, seveda pri gospodarstvu, da delajo pošteno, seveda so tudi za to pošteno plačani, ne želim pa, ne želim pa, da prihajajo tujci k nam zato, da zlorabljajo našo, zakonodajo in po domače povedano, dobijo denar pa sedijo doma na sedežni. Hvala za vaš trud.